Die einen setzen stark auf dirigistische Maßnahmen und Vollekontrolle, die anderen wollen gar nichts ändern und finden den bisherigen Zustand völlig in Ordnung. Eine breite Mehrheit dieses Hauses sagt, der Lösungsweg liegt in der Mitte, denn die Mitgliedstaaten auch das wurde deutlich haben gewusst, dass es schädliche Steuerpraktiken gibt. Umso bedauerlicher ist es, dass heute kein Vertreter des Rates da ist. Die Kommission war und ist ein guter Partner bei der Erarbeitung von konkreten Gesetzesvorschlägen. Wir haben halt die Situation, dass wir in der Europäischen Union einen Binnenmarkt mit der Freiheit des Kapitalverkehrs haben. Damit entfallen für die Mitgliedstaaten die Rechte, an der Quelle der Gewinnschöpfung zu besteuern, und deshalb brauchen wir einen verbindlichen gemeinsamen Gesetzesrahmen. Da müssen wir weiter fortschreiten, auch im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft. Erlauben Sie mir wir haben ja parteiübergreifend hier gearbeitet als freier Demokrat, als Liberaler abschließend noch zu sagen Wir sollten die OECD Empfehlung beherzigen, die sagt Neben entsprechenden Verschärfungen der Regeln ist auch ein einfaches Steuersystem mit niedrigen Sätzen ein guter Anreiz, um Steuervermeidung zu reduzieren. Das heißt also Bessere Gesetze ja, aber auch nicht aus dem Auge verlieren, dass die Sätze nicht zu hoch werden sollen als Anreiz, einfach auch steuerehrlich zu sein.